Señor presidente, hay unos hechos que son determinantes. Uno, existen servidores informáticos con sede en la Federación Rusa que generan, difunden y multiplican mensajes falsos, intoxicando las redes. Dos, estos mensajes tienen como objetivo fracturar las sociedades occidentales. Tres, los servidores requieren altas inversiones en instalaciones y personal. Cuatro, la financiación exigida no es conocida ni se justifica, ya que no tiene publicidad. Cinco, los servicios policiales y de inteligencia de la Federación Rusa son extraordinariamente eficaces. Seis, ciertamente esta situación no beneficia a las relaciones entre la Unión Europea y la Federación Rusa, que entiendo no pueden seguir congeladas.

Y, en conclusión si el presidente Macron ha tenido el sentido común de establecer una legislación que bloquee estas informaciones ficticias, estas informaciones intoxicantes, ¿qué va a hacer la Unión Europea para realizar una actividad semejante?